Das heißt im Klartext, dass es in Zukunft konkrete Fristen geben wird, binnen derer die Kommission sich verpflichtet, auf unsere Beschlüsse zu reagieren.

Es ist ebenfalls eigentlich eine Selbstverständlichkeit, aber auch durch diese Vereinbarung erreicht, dass wir in allen Fragen mit dem Rat gleich behandelt werden.

Ich begrüße des Weiteren, dass es auch gelungen ist, im Bereich der legislativen Programmierung einen engeren Schulterschluss zwischen Parlament und Kommission herzustellen. Wir werden ja in Zukunft eine Art gemeinsames Legislativprogramm der drei Institutionen verfassen müssen, und da ist es hilfreich, wenn Kommission und Parlament als die traditionellen Träger des Gemeinschaftsinteresses sich im Vorfeld weitestgehend einigen. Ich bin nicht ganz zufrieden mit den Ergebnissen bezüglich der Folgenabschätzung, des so genannten impact assessment

Ich finde es auch gut und das ist auch etwas, was aus dem Lissaboner Vertrag eigentlich zwingend folgt dass die Stellung des Hauses im Bereich internationale Verhandlungen zu internationalen Abkommen nachdrücklich verbessert werden und dem Parlament tatsächlich Zugang zu allen Informationen und zu allen Konferenzen gewährt werden soll.